Meine Damen und Herren! Die Sozialisten und Demokraten haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben vor fünf Monaten hier über den Kommissionspräsidenten abgestimmt, wir haben ihm unser Vertrauen damals nicht gegeben, aber er hat eine Mehrheit bekommen. Auf der Grundlage dieser Mehrheit, die bedauerlicherweise von Leuten abhing, die eigentlich nicht für den Vertrag von Lissabon sind, hat er uns ein Kollegium vorgestellt, und heute geht es darum, dass wir dieses Kollegium bewerten. Und man muss dieses Kollegium bewerten. Man hat zwei Möglichkeiten Man kann hingehen und dieses Haus aufteilen in die Rechte und die Linke.

Das ist eine Möglichkeit. Aber so funktioniert Europa nicht. Wir haben in diesem Parlament keine Mehrheit, die EVP hat in diesem Parlament keine Mehrheit, die ALDE hat in diesem Parlament keine Mehrheit.

Das macht dieses Europa manchmal so schwerfällig und auch so schwer verständlich. Aber besser der permanente Kompromiss, der zu Erfolgen und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt, als eine ideologische Grundsatzschlacht, die am Ende verpufft, ohne dass konkrete Ergebnisse dabei herauskommen.

Natürlich haben wir alle die Lust an der Rauferei.

Dann haben wir Kriterien definiert. Ein Kriterium war, dass wir wollten, dass in dieser Kommission an einer hohen Stelle die politische Kraft, die die zweite Kraft in Europa ist, repräsentiert wird. Deshalb wollten wir den Hohen Beauftragten für die Außen und Sicherheitspolitik, und wir haben diesen Posten durchgesetzt. Ich will zur Inhaberin dieses Postens etwas sagen.

Das ist verankert worden. Wir wollten und das ist für mich ein Quantensprung in der europäischen Politik dass die legislativen Entschließungen dieses Parlaments binnen Jahresfrist von der Kommission in eigene legislative Initiativen umgewandelt werden. Das ist ein Riesenfortschritt, weil es bedeutet, dass das leider nicht vorhandene Initiativrecht dieses Parlaments auf eine indirekte Art und Weise durchgesetzt wird. Wir empfinden das als einen großen Fortschritt.

Wir haben uns in der Güterabwägung zwischen diesen Bedenken und den Fortschritten, die wir erreicht haben, dafür entschieden, Ihnen das Vertrauen für die nächsten fünf Jahre auszusprechen. Und wenn ich sage Ihnen, dann gilt das dem Kollegium der Kommissarinnen und Kommissare. Sie können auf unsere Unterstützung rechnen, wenn Sie ernst nehmen, was ich Ihnen mit auf den Weg gebe Entweder wird Europa ein soziales Europa oder es wird scheitern. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es sozialer